þakka hæstvirtum forseta alþingis fyrir framsöguræðu sína um skýrslu ríkisendurskoðanda en skýrslan er með svipuðum hætti og verið hefur undanfarin ár það er kannski rétt í upphafi að byrja á formála ríkisendurskoðanda sjálfs þar sem hann leggur út af þeim árangri sem náðst hefur með svokölluðum árangursstjórnunarsamningum milli ráðuneyta og stofnana í þessum árangursstjórnunarsamningum er kveðið á um markmiðssetningu þjónustustig og fjármál viðkomandi stofnunar eins og staðan er nú hafa verið gerðir árangursstjórnunarsamningar við flestar stofnanir ríkisins ég vil hins vegar vekja athygli á því að þrátt fyrir þetta tekur ríkisendurskoðandi fram að það sé aðeins lítill hópur stjórnenda í opinberum stofnunum sem hefur tileinkað sér stefnumiðuð vinnubrögð

unnið að því að þróa öflugt upplýsingakerfi það kemur fram

kerfi það vekur hins vegar líka athygli að afköst við fjárhagsendurskoðun hafa minnkað og það virðist að hluta til mega að skýra með nýju fjárhagskerfi ríkisins sem hefur leitt til erfiðleika við úrvinnslu eins og fram kemur í skýrslu ríkisendurskoðunar það er rétt að taka fram að starf ríkisendurskoðunar og ríkisendurskoðanda er allumfangsmikið það kemur fram í skýrslu hans að stofnunin hafi áritað þrjú hundruð fjörutíu og fjögur ársreikninga samið tvö hundruð þrjátíu og átta endurskoðunarskýrslur og sinnt öðrum verkefnum bæði að eigið frumkvæði og að frumkvæði annarra það kemur fram í skýrslunni

íslands en ég vil líka vekja athygli á þeim stjórnsýsluúttektum sem stofnunin vann á síðasta ári það eru nú engar smástofnanir sem þar eru undir meðal annars háskóli íslands og landspítali háskólasjúkrahús þannig að það er alveg ljóst þrátt fyrir að stjórnsýsluúttektum hafi fækkað um eina þá er alla vega um verulega stórar stofnanir að ræða í þessum tveimur tilvikum skýrslan um landspítala háskólasjúkrahús sneri að sameiningu sjúkrahúsanna hér í reykjavík það kom síðast fram á fundi fjárlaganefndar í morgun að stjórnendur spítalans töldu að raunkostnaður nú væri sá sami og fyrir sameiningu spítalanna nítján hundruð níutíu og níu þrátt fyrir að íbúum hefði fjölgað um sex komma sjö prósent og þar af íbúum eldri en um sjötugt um ellefu prósent og íbúum eldri en áttrætt um tuttugu og fimm prósent því það eru auðvitað elstu sjúklingarnir sem þurfa mesta þjónustu af hálfu spítalans á blaðsíðu tólf í skýrslunni er að finna upplýsingar um endurskoðun upplýsingakerfa sem ég gat um áðan og eins og þar kemur fram hefur vinnustundum við upplýsingakerfin eða endurskoðun upplýsingakerfa fjölgað mjög mikið eða úr þrjú þúsund fimm hundruð tímum rúmum upp í sex þúsund sex hundruð fimmtíu og sjö ég vil vekja athygli á því sem fram kom hjá háttvirtum þingmanni katrínu júlíusdóttur hér áðan þar sem meðal annars var rætt um nauðsyn þess að alþingi tæki og ynni áfram þessa skýrslu ríkisendurskoðunar ég held að það sé mjög nauðsynlegt og ég vil beina því til hæstvirts forseta alþingis og forsætisnefndar að vinna að tillögum í þeim efnum meðal annars hvort fjárlaganefnd þingsins eigi að taka þetta til sérstakrar umfjöllunar og afgreiða það með bókun eða hugsanlega vísa málinu eftir umfjöllun nefndarinnar til umræðu hér í þingsalnum ég get ekki látið hjá líða að gera nokkrar athugasemdir við orð háttvirts þingmanns jóhanns ársælssonar áðan þar sem hann lagði áherslu á að ríkisendurskoðandi væri óháður

háttvirtur þingmaður jóhann ársælsson taldi skýrslu um hæfi halldórs ásgrímssonar til að fjalla um sölu á hlut ríkisins í búnaðarbankanum til s hópsins vera dæmi um það að ríkisendurskoðandi væri ekki óháður stjórnvöldum þetta er nú eins og annað í málflutningi stjórnarandstöðunnar hér á þinginu ef niðurstöður ríkisendurskoðunar henta ekki stjórnarandstöðunni þá eru skýrslurnar auðvitað stórgallaðar mér finnst þetta nú heldur lágt lagst hæstvirtur forseti og ekki vera þingmanninum til mikils sóma auðvitað er það ekki svo að skýrslur ríkisendurskoðunar fari eftir því um hvað er verið að fjalla hverju sinni það er ótrúlegt að háttvirtur þingmaður jóhann ársælsson skuli halda því fram að ríkisendurskoðandi taki við fyrirmælum frá ríkisstjórn eða einstökum ráðherrum það er eitt atriði sem ég vil vekja athygli á og hefur ekki áður komið fram í þessari umræðu en það er umhverfisendurskoðun ég held að þessi þáttur endurskoðunar eigi eftir að verða mjög umfangsmikill í framtíðinni og vek athygli á grein eða kafla sem ketill sigurjónsson lögfræðingur á lagaumhverfissviði ríkisendurskoðunar ritar í skýrsluna og hefst á blaðsíðu tuttugu og eitt umhverfisendurskoðun felst fyrst og fremst í því að kanna og meta árangur á sviði umhverfismála til dæmis það hvernig alþjóðasamningum um umhverfismál hefur verið framfylgt og hvaða hagur fylgir slíkum samningum það kemur fram í skýrslunni að á síðustu tveimur árum hafi ríkisendurskoðun samið skýrslu á sviði umhverfisendurskoðunar á framkvæmd á samningnum annars vegar og hins vegar um samning um líffræðilega fjölbreytni þetta eru þessir tveir samningar sem skoðaðir hafa verið af hálfu ríkisendurskoðanda og eins og fram kemur í skýrslunni þá eru alþjóðasamtök ríkisendurskoðana að beita sér fyrir því að fram fari umhverfisendurskoðun á því hvernig aðildarlöndin það er að þessum samtökum hafi staðið sig í því að fylgja eftir kyoto bókuninni um varnir gegn loftslagsbreytingum af mannavöldum það er mikið og stórt mál og full ástæða fyrir okkur íslendinga til að taka það mjög alvarlega og það væri ekki verra ef ríkisendurskoðandi mundi beita sér í þeim efnum og kanna hvernig íslensk stjórnvöld hafa verið að standa sig í þeim efnum ég vil ítreka þakkir mínar til hæstvirts forseta alþingis fyrir hans ágæta yfirlit og tek undir kveðjur hans og þakkir til ríkisendurskoðanda og ríkisendurskoðunar starfsemi ríkisendurskoðunar er mjög mikilvæg fyrir alþingi þetta er önnur af tveimur stofnunum alþingis sem starfa á vegum alþingis það er mjög mikilvægt fyrir löggjafarvaldið að geta með þessum hætti fylgst með athöfnum